frú forseti við ræðum hér skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra um utanríkismál og hér fyrst í ræðu minni vil ég víkja að nokkrum spurningum sem ég vil leggja fyrir ráðherrann varðandi ákveðin atriði

háttvirtur þingmaður helgi hjörvar kom aðeins inn á þau orð í skýrslunni sem lúta að því að það sé verið að taka upp viðræðurnar við evrópusambandið um viðskipti með búvöru á grundvelli e e s samningsins nú er það svo að þegar sá samningur var gerður á sínum tíma voru ákveðnir kaflar undanþegnir við gerðumst ekki aðilar til dæmis að kaflanum sem laut að sameiginlegum dýraheilbrigði og verslun með hrátt kjöt og reyndar lifandi dýr það var meðal annars á þessum forsendum að við töldum mikla

svo dæmi séu tekin að reyna á halda þeim hér sjúkdómsfríum og forðast innflutning á hættulegum sjúkdómum sem viðgangast í stofnum erlendis en mundu valda miklum usla ef þeir kæmu hingað auk þess líka eru það miklir útflutningshagsmunir því að við vitum að til dæmis útflutningur á kjöti til til dæmis bandaríkjanna er háður því að við getum sýnt fram á að hér sé fullkomlega heilbrigt kjöt það sé ekki hætta á að hérna hafi á neinn matvörur og til dæmis bandaríkin eru mjög ströng á þessu og innflutningur frá mörgum evrópusambandsríkjum er ekki heimill til bandaríkjanna ef grunur leikur á um að þessir sjúkdómar séu þar þetta er ein af ástæðunum fyrir því að við erum ekki aðilar að þessum þætti í samningnum við evrópusambandið ég vil því spyrja ráðherrann er ætlunin að fara að taka þessa þætti upp að fara að rýmka á innflutningi á hráu kjöti á lifandi dýrum sem gætu þá meðal annars aukið þessa smithættu sem ég er hér að nefna og ógna þessari hreinleikamynd íslenskra landbúnaðarafurða skipti okkur miklu máli ég þykist minnast þess að hæstvirtur landbúnaðarráðherra hafi lýst því yfir í ræðu á síðastliðnum vetri að það stæði ekki til af hálfu landbúnaðarráðherra að slaka neitt þar á ég vil heyra þetta alveg skýrt hjá hæstvirtum utanríkisráðherra hvort það sé meiningin að fara að slaka á varðandi þennan kafla sem lýtur að verslun með dýr og landbúnaðarafurðir og eftirlit með dýraheilsu sem við hingað til höfum verið undanþegin ég mundi telja það mjög alvarlegt ef svo væri þá vil ég líka inna hæstvirtan utanríkisráðherra enn frekar eftir því hvernig staðan er varðandi viðræðurnar

mjög rækilega þegar hefir verið að kynna þær kröfur sem þar eru uppi að það er verið að krefjast þess að felldir verði niður að stórum hluta framleiðslutengdir líka stuðningur við neytendur en einmitt þessi magntengdi stuðningur sem við höfum hér eða íslensk stjórnvöld hafa gjarnan stuðlað að og staðið fyrir gagnvart íslenskum landbúnaði að það er einmitt sá stuðningur sem á samkvæmt þeim hugmyndum sem liggja fyrir í viðræðum við svo að verði skorið niður gerist það mun það hafa verulegar afleiðingar fyrir þá pólitík sem rekin hefur verið gagnvart íslenskum landbúnaði það er því mjög mikilvægt að þarna sé þá ekki verið að hugsa sitt í hvora áttina hvað varðar stuðning við landbúnaðinn það er lögð áhersla á frjáls viðskipti með landbúnað og það er þegar menn eru að ræða um frelsi í viðskiptum með landbúnað þá getur það nú verið býsna flókin umræða ég leyfi mér hér að vitna í grein sem erna bjarnadóttir hagfræðingur bændasamtakanna skrifar í bændablaðið um miðjan október með leyfi forseta þar sem verið er að ræða þessi mál viðræður um viðskipti með landbúnað eru einn þáttur af mörgum í þeim samningum en um leið afar mikilvægur hagsmunir eru mjög flóknir og alhæfingar því varasamar þarna er verið að vitna til þess að það sé mjög mikilvægt að opna mjög á allan flutning á landbúnaðarvörum á milli landa áfram segir í greininni þannig njóta mörg af allra fátækustu ríkjum heims sérkjara í viðskiptum við ríkar þjóðir eins og evrópusambandið sem meðal annars felast í tollfrelsi á búvörum þessum þjóðum stendur viss ógn af því að bæta á markaðsaðgang annarra ríkja að þessum mörkuðum svo dæmi séu tekin þá er það næsta víst að það eru alþjóðleg fyrirtæki

bændur víða um heim gerast í vaxandi mæli ráðsmenn eða leiguliðar stórfyrirtækja og þeim eru skömmtuð kjör úr hnefa þeirra aukið frelsi í viðskiptum með búvörur mun styrkja þá þróun ég vek sérstaklega athygli á þessu frú forseti að þetta er nú ekki svo einhlítt eða þegar er verið að lofa fullkomnu frelsi frelsi sem nýtist fyrst og fremst hinum sterku hinum ríku þeim sem eru að leggja undir sig störf og verkefni annarra og erum við kannski að fá að hluta til þessa þróun hingað upp á ísland þar sem ríkir lögaðilar eru að safna undir sig jörðum undir því yfirskini að þykjast segja viss um frú forseti að háttvirtur þingmaður halldór blöndal sem grípur hér fram í mundi ekki vilja sjá íslenskan landbúnað verða hér að hreinum verksmiðjubúskap í höndum örfárra aðila og bændur úti um allt land mundu verða lagðir niður sem slíkir og vera orðnir leiguliðar á jörðum sínum sem gæti leitt til ef sú stefna sem verið er að hluta til að innleiða í umræðunni í svo gæti leitt til hér á landi ég vil spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvernig í raun standa þessar viðræður hvað þetta varðar og hvernig er þá tekið mið af því í íslenskri landbúnaðarpólitík eitt enn atriði vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra um það er varðandi þjónustu sendiráða erlendis því miður gerðumst við aðilar að svokölluðu schengen samkomulagi schengen samningi sem þýddi að við framseldum ákveðinn hluta af okkar utanríkisþjónustu til þeirra ríkja sem eru aðilar að því það fólst meðal annars í því að íslensk sendiráð önnuðust ekki lengur að gefa út vegabréfsáritanir í heimsókn til íslands heldur fólu það að mig minnir dönskum sendiráðum þetta var tekið úr íslensku sendiráðunum ég get hér rakið mýmörg dæmi um það hversu torvelt hversu mikil skriffinnska það hefur reynst fyrir fólk sem vill sækja ísland heim og þarf að fá áritun

önnur sendiráð en íslensk til þess að fá þessa áritun tökum london ég þekki dæmi þar að það er margra vikna bið að fá meira að segja áheyrn hjá danska sendiráðinu til þess að mega sækja um vísa til íslands ég þekki dæmi frá moskvu þar sem sama er uppi og ég get nefnt fleiri dæmi víða um heim sem ég þekki til og hefur verið tjáð hversu torvelt og mikil skriffinnska það er og seinvirkt að fá áritun til íslands vegna þess að áritunin fer í gegnum í flestum tilvikum dönsk sendiráð ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort ekki séu áætlanir um að taka þessa þjónustu alfarið aftur til íslenskra sendiráða að minnsta kosti í þeim löndum þar sem við höfum íslensk sendiráð að þá annist þau þessa vegabréfsáritanir og útgáfu á vísa í heimsóknum til landsins mér finnst þetta ótækt að vera að fela slíka mikilsverða þjónustu hluti af fullveldi landsins vona að það sé fjármagn til þess að þessi sendiráð gætu innt þetta af hendi engu að síður er þetta mikilvægt og ég spyr hæstvirtur ráðherra um þetta mál það var mjög athyglisvert að heyra ræðu háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur hér um stefnu framsóknarflokksins í evrópumálum ég á því láni að fagna að þekkja marga góða framsóknarmenn að minnsta kosti sem voru eitt sinn framsóknarmenn ég býst við að margir þeirra séu hættir að vera framsóknarmenn núna þeim hefur síður en svo hugnast sú stefnubreyting sem er að verða í framsóknarflokknum meðal annars þetta hversu dælt hann er að gera sér við hugsanlega inngöngu í evrópusambandið ég heyri ekki betur en að háttvirtur þingmaður væri einmitt að leggja áherslu á það væri aukinn framsóknarflokksins var annar aðilinn sem tók ákvörðun um innrásina í írak það hefur verið aðalsmerki íslensku þjóðarinnar eftir að hún hlaut sjálfstæði að vera ekki aðili að hernaðarátökum og allra síst að minnsta kosti þessir framsóknarmenn sem eg þekki og voru eitt sinn framsóknarmenn mundu aldrei hafa stutt innrásina í írak og nú þegar það koma til viðbótar inngönguvæntingar í evrópusambandið þá fer mér nú að vera spurn er kapphlaupið um miðjuna eða að vera hægra megin við miðjuna svona mikið kapp hjá framsókn að þetta er líka að falla að þau muni hafa kapphlaup um aðildarumsóknir að evrópusambandinu framsóknarflokkurinn og það hefur verið rætt hér um og ég hef minnst hér á innrásina í írak og það hefur komið fram hér í umræðum að meira að segja stjórnmálamenn og leiðtogar víða um heim sem meira að segja voru hallir undir það og studdu innrásina í írak á sínum tíma hafa jafnvel beðist afsökunar og harmað aðild að því

aldrei verið óvinsælli en nú einmitt vegna innrásarinnar í írak þá hlýtur maður að bíða hér eftir því að íslenskir forustumenn í stjórnmálum hæstvirtur forsætisráðherra halldór ásgrímsson sem stóð að því að styðja við viljayfirlýsingu um innrásina í írak og hæstvirtur utanríkisráðherra og núv formaður sjálfstæðisflokksins sem hlýtur að axla ábyrgð fyrirrennara síns á innrásinni í írak hvenær er að vænta að þeir biðji þjóðina afsökunar á þeim hryllilega gjörningi að styðja innrásina í írak